Vážený pán predsedajúci, ako člen skupiny Austrália Nový Zéland dohodu o voľnom obchode s Novým Zélandom jednoznačne vítam. Je to práve bezbariérový obchod, ktorý je najlepšou cestou prehlbovania vzťahov medzi jednotlivými krajinami sveta, najmä s takými, s ktorými máme silné politické, historické aj kultúrne väzby, a Nový Zéland takouto krajinou je. Ako člen parlamentnej skupiny Austrália Nový Zéland som sa stretol s množstvom relevantných hráčov a môžem povedať, že táto dohoda už mala byť dávno uzavretá. Podľa mojich informácií jej bránili najmä obavy západoeurópskych farmárov z novozélandského hovädzieho mäsa. Toto považujem za vtip, keďže novozélandský farmári nedostávajú vôbec žiadne dotácie a navyše musia svoje produkty dopraviť cez pol sveta do Európy. Mať strach pred takouto konkurenciou je veľmi slabá vizitka západoeurópskych farmárov.